Señora Presidenta, cuentan que el filósofo Aristóteles se paseaba en su célebre escuela peripatética con sus alumnos cuando uno de ellos formuló una observación que disgustó al maestro y, para excusarse, le dijo no es mía esta observación, es de su maestro Platón. Entonces Aristóteles se paró y pronunció una frase que suena y resuena en la escena europea desde el siglo IV antes de Cristo hasta nuestros días. Dijo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Marruecos, señora Presidenta, es un socio positivo y activo de la Unión Europea, y es también un aliado estratégico fundamental en la contención del fundamentalismo islámico radical, pero este Parlamento —lo dijo el Presidente Sarkozy en su comparecencia— es la institución donde late el pulso democrático de la Unión Europea y tiene un compromiso indeclinable e irrenunciable con la causa de los derechos humanos. Por eso, si esos derechos son desconocidos, no puede ponerse de perfil, no puede mirar para otro lado, tiene que alzar su voz y decir, firme y claro, cuáles son los principios que nos animan. La Unión Europea, señora Presidenta, ha sido, es y será un socio leal de Marruecos, pero esta asociación está basada en principios y valores

Termino ya, señora Presidenta, diciendo que, realmente, la moderación en el carácter o en el temperamento es siempre una virtud, pero la moderación, señora Presidenta, en la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, muy particularmente en la libertad de expresión, es siempre un vicio, es siempre una debilidad y es siempre una cobardía